hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi i tengslum við uppgjör vegna ráðstöfunar fjármálaeftirlitsins á eignum og skuldum vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði sem er á þingskjali níu hundruð og fjögur og fimm hundruð og sautjánda mál þingsins hinn sjötta október tvö þúsund og átta samþykkti alþingi lög númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði hin svokölluðu neyðarlög í fimmtu grein laganna var lagt til að bætt yrði við nýrri grein hundrað greinar a í lög um fjármálafyrirtæki um sérstakar ráðstafanir þar var kveðið á um heimild fjármálaeftirlitsins til að taka yfir vald hluthafafundar fjármálafyrirtækis og taka yfir eignir réttindi og skyldur fjármálafyrirtækis skipa því skilanefnd á grundvelli þessara ákvæða tók fjármálaeftirlitið ákvarðanir um að skipa skilanefndir í stóru viðskiptabönkunum þremur í október tvö þúsund og átta í kjölfar þess tók stofnunin ákvörðun um ráðstöfun eigna þess sem nú er kallað gömlu bankanna til nýju bankanna um miðjan desember tvö þúsund og níu höfðu tekist samningar á milli gömlu bankanna nýju bankanna og fjármálaráðuneytisins um uppgjör og greiðslur vegna þeirra eigna sem færðar voru frá gömlu bönkunum til nýju bankanna með ákvörðunum fjármálaeftirlitsins í tveimur tilvikum er um að ræða uppgjör með skuldabréfi sem er með veðtryggingu í framkvæmd hefur hins vegar reynst erfitt að veita fullnægjandi veðtryggingu í samræmi við ákvæði samninganna á grundvelli gildandi laga byggjast þau vandkvæði annars vegar á ákvæðum fyrstu málsgrein þriðju grein laga um samningsveð númer sjötíu og fimm nítján hundruð níutíu og sjö

hins vegar byggist ómöguleikinn á ákvæðum fertugasta og sjöttu grein laga um samningsveð sem fjallar um það hvernig veðréttur í almennum kröfum öðlast réttarvernd samkvæmt fertugustu og sjöttu grein þarf annað hvort veðsali eða veðhafi að tilkynna skuldara um veðsetninguna til að veðrétturinn öðlist réttarvernd í þeim tilvikum sem frumvarpinu er ætlað að ná til væru slíkar tilkynningar nær ómögulegar þar sem tilkynna þyrfti mörg hundruð viðskiptavinum viðkomandi fjármálafyrirtækis með sannanlegum hætti um veðtökuna raunhæfir hagsmunir fyrir slíkum tilkynningum eru vandséðir í þeim tilvikum sem hér um ræðir í frumvarpi þessu er því lagt til að sett verði í sérstök lög ákvæði sem heimila fjármálafyrirtækjum að veita veð í eignum sínum þar á meðal kröfuréttindum og undirliggjandi veðréttindum sem tengjast þeim í tengslum við uppgjör vegna ráðstöfunar fjármálaeftirlitsins á eignum og skuldum fjármálafyrirtækis á grundvelli neyðarlaganna og að bæta frekari eignum í hið veðsetta safn til að viðhalda fullnægjandi veðhlutfalli og skipta út einstökum eignum samkvæmt samkomulagi við veðhafa er lagt til í frumvarpinu að um þessi tilvik verði gerðar ákveðnar undantekningar frá ákvæðum laga um samningsveð en gert er ráð fyrir að um önnur atriði en þau sem sérstaklega er kveðið á um í frumvarpinu gildi þau lög mun breytingin ef þetta frumvarp hlýtur afgreiðslu gera viðkomandi fjármálafyrirtækjum það mögulegt að veita gagnaðilum sínum fullnægjandi veðtryggingu í samræmi við ákvæði samninganna á grundvelli gildandi laga hæstvirtur forseti ég legg til að máli þessu verði að umræðu lokinni vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar